Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais vous féliciter, Madame la vice présidente Reding, pour les efforts et la volonté dont vous faites preuve dans votre engagement envers l'élimination et la prévention des violences faites aux femmes. Il est grand temps que les femmes arrêtent de subir des violences, simplement par le fait d'être des femmes. Les violences faites aux femmes constituent une grave violation des droits de l'homme. Nous devons effectivement renforcer nos actions l'Union européenne peut et doit continuer à jouer un rôle proactif. Grâce à cette résolution, notre contribution s'exprimera par des priorités clairement établies et par des propositions d'action concrètes. Vous venez de l'exprimer. Notre action doit continuer à se focaliser sur plusieurs niveaux le niveau européen, le niveau des États membres, le niveau international.

Vous les avez cités, Mme Reding le paquet victimes, les lignes directrices de l'Union pour l'élimination de la traite des êtres humains, le programme Daphné, la stratégie européenne pour l'élimination des violences faites aux femmes. Je tiens à vous féliciter, Mme Reding, pour votre initiative d'organiser une table ronde sur le thème des mutilations génitales féminines, et leur élimination à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Nous devons tout mettre en œuvre pour l'application efficace de tous ces instruments au sein des États membres pour obtenir des résultats significatifs. Il est important que les États membres signent et ratifient la convention sur l'élimination de toutes les formes de violence envers les femmes. De fait, cet instrument permettra une plus grande coordination des actions au niveau international ainsi qu'un partage aisé des bonnes pratiques.

Il est important qu'ensemble, vous continuiez à coopérer aussi avec Mme Manjoo, rapporteure spéciale des Nations unies pour les violences faites aux femmes, afin de garantir la coordination et l'efficacité des politiques et des actions entreprises. En guise de conclusion, je voudrais dire que la résolution que nous nous apprêtons à voter au sein de cette Assemblée même est un message politique fort que nous envoyons à nos citoyens et aux citoyens du monde entier. Ainsi, nous pouvons affirmer notre engagement envers l'élimination et la prévention des violences faites aux femmes, non seulement par des déclarations, mais surtout par des faits.